Nadszedł czas przyspieszenia, jeśli chodzi o technologie cyfrowe.

A zatem powinniśmy w tej nowej perspektywie postawić na innowacyjność, i co do tego nie ma absolutnie żadnej wątpliwości. Ale wraz z rozwojem cyfryzacji i dostępu do usług internetowych również powinniśmy dużą uwagę zwrócić na chronienie dzieci przed wykorzystywaniem w internecie. I ta kwestia jest dla mnie absolutnie priorytetowa, bo wiemy, że niestety ten proceder jest bardzo szeroko występujący w Unii Europejskiej.